Fontos a vallás és lelkiismereti szabadságra vonatkozó iránymutatások kidolgozása, hiszen a világ számos részén komoly fenyegetettségnek és üldöztetésnek vannak kitéve a vallási kisebbségek. Az Európai Uniónak az Alapjogi Chartában megfogalmazott alapvető emberi jogok szellemét külső fellépései során is szem előtt kell tartania. A leghatásosabb eszköz ezen alapjogok külső érvényesítésére az, ha az európai államok mindegyikében biztosítják azokat. Nem léteznek kivételek és átértelmezések, nincsen kettős mérce, nincsenek kiszolgáltatva pártpolitikai harcoknak az alapjogok érvényesülését értékelő mechanizmusok. A vallásszabadság olyan érték, amelyet a keresztény gyökerű Európa véres háborúk árán tanult meg tisztelni. A vallásszabadság Európában közelebbről az Erdélyi Fejedelemségben született, európai találmány, ugyanakkor keresztény érték. Éppen ezért európaiként és keresztényként kötelességünk hirdetni, terjeszteni és védelmezni, ha kell.